virðulegi forseti kæru áheyrendur mig langar til freista þess í þessari ræðu hér í kvöld til þess að fá stjórnvöld til þess að sjá snilldina í samvinnu og hverju hún getur skilað ég og við í bjartri framtíð trúum því að samvinna sé forsenda þess að okkur miði áfram og sé árangursríkasta leiðin til að tryggja bjarta framtíð mér finnst það svolítið sérstakt að standa hér uppi í þessu ræðupúlti og vera að hvetja framsóknarmenn til samvinnu en svona getur lífið verið skrýtið en ég er verulega hugsi yfir því sem ég hef upplifað hér á þingi síðustu tvö árin mér finnst ráðherrar oft á tíðum virka svolítið máttlausir stundum virðast þeir ekki ekki fá stuðning frá öðrum ráðherrum þeir eru líka í sínum málum að glíma vil hagsmunasamtök stjórnkerfið jafnvel sem getur verið íhaldssamt

þingmönnum ég hef líka furðað mig á því hvað er lítil pólitísk stefnumótun í gangi og lítið um langtímahugsun það miðast einhvern veginn allt við fjögur ár það er bara þannig að í mörgum mikilvægum málaflokkum er engin stefna mér sýnist að framkvæmdarvaldinu veiti ekki af aðstoð og ég er að bjóða fram aðstoð hér fyrir hönd bjartrar framtíðar þessi samvinnuskortur sem er þá væntanlega andstaðan við samvinnuhugsjónina leiðir til mikillar sóunar í kerfinu við erum einhvern veginn alltaf að byrja upp á ný eða frestum því að taka á málum hvað ætli við höfum eytt mörgum milljónum eða hundruðum milljóna í vinnuhópa nefndir skýrslur og áætlanir sem ekkert er gert með hvað er mörgum skýrslum stungið ofan í skúffur í hverri viku hvað ætli við þingmenn séum að setja fram mörg þingmannamál um málefni sem á sama tíma er verið að vinna að í stjórnsýslunni af hverju sameinum við ekki kraftana við deilum vissulega um ýmis mál en mjög oft erum við nokkurn veginn á sömu línu það er styrkur sem við erum ekki að nýta eins og staðan er núna mér finnst eins og stjórnvöld séu búin að ákveða að það sé ekkert hægt að eiga við stjórnarandstöðuna hún sé á móti öllu og vilji ríkisstjórninni allt til foráttu ég er að segja það er ekki þannig við viljum leggja okkar að mörkum og ykkur lið í öllum góðum málum og hvaða góðu mál mál er ég að tala um mér finnst til dæmis ábyrgðarhluti að stjórnvöld séu ekki að vinna eftir vel útfærðri stefnu til langs tíma í geðheilbrigðismálum það að veita ekki góða geðheilbrigðisþjónustu er í mínum huga óásættanlegt ég skil til dæmis ekki af hverju við erum ekki að nýta þjónustu sálfræðinga betur niðurgreiða þá þjónustu til dæmis og að við skulum ekki geta tryggt gott aðgengi barna og unglinga að geðheilbrigðisþjónustu þetta á að vera algjört forgangsmál og það eru að minnsta kosti tveir þingmenn í sitt hvorum flokknum búnir að leggja fram þingsályktunartillögu um stefnu í geðheilbrigðismálum og væntanlega er á sama verið að vinna slíkt mál í ráðuneytinu væri kannski vit í að sameina kraftana allir eru sammála um að styrkja heilsugæsluna hún ætti að vera fyrsti viðkomustaður bjóða upp á fjölbreytta þjónustu á hverju strandar þá hvar er langtímastefnan við bjóðum fram aðstoð okkar og ég sé í þessum sal reynslu sem ráðherra ætti að nýta sér ef honum er alvara um í að gera betur ég gæti líka nefnt fangelsismálin hvar er langtímastefnan í þeim málaflokki erum við ekki öll sammála um að betrunarvist er betri kostur en refsivist eða refsistefna eigum við þá ekki að fara að vinna að því ég er líka hugsi yfir því hvað við virðumst eiga rosalega erfitt með að fara í nauðsynlegar kerfisbreytingar ég get nefnt opinbera lífeyrissjóðakerfið sem dæmi það verður að vera að sjálfbært það þarf að hækka iðgjöld og greiða inn á skuldir ríkisins við b deildina það þarf að hækka lífeyrisaldur og jafna réttindi á milli almenna og opinbera markaðarins þetta er ekki auðvelt verkefni og ekki endilega vænlegt til vinsælda hér og nú en gríðarlega brýnt þetta gerist ekki nema með víðtækri samstöðu annað mál er greiðsluþátttaka sjúklinga flókið en mjög mikilvægt úrlausnarefni eins og með lífeyrissjóðakerfið hefur verið mikil vinna í gangi sem við verðum að klára með aðgerðum ekki enn einni skýrslunni sem endar ofan í skúffu umgjörð kjarasamninga er einnig brýnt mál þar horfa margir til norræna módelsins

vinna þinghóps um frumvarp til útlendingalaga er gott dæmi um að ráðherra leiti eftir aðstoð kalli betur samvinnu flokka og hagsmunaaðila og ég verð að hrósa innanríkisráðherrum í þessari ríkisstjórn fyrir vinnubrögðin ég alla vega upplifi það eftir tvö ár hér á þingi mér finnst að ráðherrar eiga erfitt með að koma málum áfram og það virðist flækjast fyrir þeim að móta langtímastefnu þá skil ég ekki af hverju stjórnvöld beita ekki öllum brögðum til að gera okkur samábyrg við erum hér til að aðstoða og hjálpa kannski er þetta með að vinna saman og samvinnu bara eitthvað hjal á hátíðarstundum sem menn meina ekkert með ég hef heyrt stjórnvöld og meiri hlutann tala þannig að þeir geti ekki treyst minni hlutanum ég gef ekkert fyrir slíkt í mínum huga er það bara léleg afsökun það er ákvörðun að treysta fólki ég hvet stjórnvöld til að taka þá ákvörðun ég fæ ekki séð að við sem höfum hrúgast hér inn á þetta þing séum eitthvað verri en aðrir til að taka ákvarðanir og njóta trausts hvort við megum ekki alveg eins fara í verslanir og kaupa okkur áfengi ef út í það er farið frekar en annað fólk þannig að treystið okkur

held bara að samvinna þvert á flokka milli þings og framkvæmdarvalds milli meiri hluta og minni hluta sé af hinu góða ábyrgðin er vissulega stjórnvalda en leyfið okkur að leggja okkar af mörkum það er miklu vænlegra til árangurs ég er að segja ykkur það góðar stundir